Pán komisár, budúci rok bude 70 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú podpísali a ratifikovali takmer všetky krajiny sveta. V tomto Parlamente som už tretie volebné obdobie účastná na prerokovávaní hodnotiacich správ o ľudských právach a demokracii. Počas celého obdobia sú si tieto správy veľmi podobné. Je zarážajúce, že po sedemdesiatich rokoch je ešte toľko krajín, kde nie sú základné, univerzálne, neodňateľné a nenegociovateľné práva rešpektované.

Dodržiavanie ľudských práv v tretích krajinách nie je vždy zásadnou podmienkou pri obchodných rokovaniach inštitúcii Európskej únie. A po druhé už takmer 10 rokov, rovnako ako v tejto správe, žiadame legalizovať potraty, ukončenie života nenarodených detí, napriek tomu, že podľa všetkých medzinárodných dokumentov je právo na život základným a prvoradým právom.